Señor Presidente, en Madrid, y representando el sentir de millones de españoles, una marea blanca de profesionales de la sanidad pública se manifiesta en la calle en defensa de uno de los mejores servicios públicos de salud del mundo, el español. Quieren impedir que la derecha gobernante convierta en negocio la salud pública, privatizando hospitales y centros de salud, tal y como se ha anunciado. La crisis es el pretexto y las recomendaciones de austeridad de la el argumento, aun cuando España no ha sido rescatada. Mi apoyo es total a los servicios públicos de salud de toda Europa y a la marea blanca de Madrid y mi denuncia, pública, a las políticas salvajes de austeridad de la troika que la Comisión parece no impedir. Pido a la Comisión que exija a la troika que haga públicos los informes que ya tiene y que reconocen que la austeridad salvaje ha sido un grave y contraproducente error que paren estas políticas antes de que anulen más derechos, deterioren más servicios, lancen al desempleo a más europeos y provoquen más suicidios de personas que no soportan verse desahuciadas de sus casas por banqueros egoístas, ante la pasividad miserable de políticos que más parecen peones de las élites financieras que representantes reales de los pueblos que les han elegido.